Poslanec Ferenc Horvat, izvoli. Hvala za besedo, lep pozdrav prav vsem prisotnim. Ja, torej slišati je bilo štiri tisoč sedemsto devetnajst zadev je obravnaval varuh človekovih pravic v lanskem letu, kar predstavlja petcelapetprocentno povečanje napram predhodnemu letu, to povečanje je veliko, jaz sicer menim, da je, torej povečanje zadev, da ni odraz samo tega, da bi, ne vem, število težav število kršitev tako zelo naraščalo, ampak da gre za odraz osveščenosti ljudi, na koga se lahko obrnejo, torej na prepoznavnost institucije varuha človekovih pravic in tudi na dostopnost, zato zelo pozdravljam to delo na terenu, moram povedati, da so naši prebivalci, naši občani, ko jih je varuhinja pred približno dvema letoma obiskala tudi v Ormožu, bili zelo počaščeni, in vem, da sploh nekih malih krajih ruralnih krajih je tak obisk zelo veliko pomeni, tako da pozdravljam to in želim, da tudi to delo, s tem delom tudi tako osebno nadaljujete. problematiko oziroma to poročilo varuha smo seveda obravnavali na odboru za delo kot zainteresiranem delovnem telesu, potem tudi na komisiji za peticije, že tam sem izpostavila nekatere zadeve, predvsem bi rekla, invalidnost je tista, ki nam ostaja, ki ostaja pereč problem oziroma izziv zagotavljanja enakih možnosti v naši družbi, danes je bilo že pred dosti povedano o diskriminaciji študentov invalidov pri prevozih, kolikor smo slišali, pa mogoče na koncu, da dobimo potrditev ministrstva za infrastrukturo, bi naj ta zakonodaja bila zaključni fazi, kar me veseli, bom pa počakala torej na odziv ministrstva, potem problematiko slepih in slabovidnih smo posebej obravnavali na komisiji za peticije v februarju, kjer je komisija soglasno sprejela sklep, da ministrstvo za delo v roku štirih mesecev, zakonsko uredi, da torej starši otrok slabovidnih in slepih dobijo povrnjeno za nazaj oba dodatka, katera pripadata, koliko sem lahko prebrala iz medijev, je tudi ta zakon pripravljen, pa bom tudi tukaj prosila potem za potrditev ministrstva, da nam zagotovijo, v kakšni fazi zadeva je, se pravi, tudi tukaj premiki so, varuh opozarja tudi na neusklajevanje nadomestil za invalidnost tudi drugih dodatkov, res je, precej let se niso, usklajevala, moram pa povedati, da z letošnjim letom torej s prvim prvim dva devetnajst je pa bilo dvacelasedemprocentno povišanje, tako da, z letošnjim letom smo to delno uredili, pri invalidnosti me pa skrbi predvsem to, da zelo veliko delovnih invalidov po nastanku invalidnosti ostaja brez zaposlitve, tukaj bi si želeli res, da bi delodajalci izkoristili vse tiste realne možnosti, ki so v praksi, in za svojega delavca, ki je bil, ne vem, deset, dvajset ali pa trideset let, dober v podjetju, ko je bil zdrav, ko je lahko poprijel za vsako delo, tudi potem, po nastanku invalidnosti, našli ustrezno zaposlitev, mogoče lahko tudi tukaj zakonodajo kaj spremenimo s kvotnim sistemom, ker je, so za nekatere panoge ti procenti zaposlovanja invalidov precej nizki, so od dva do šest procentov, mislim, da bi tudi javna uprava lahko bila tukaj vzor, da bi imela višji procent, ne samo dvoprocentne, kot rečeno, izzivov na tem področju imamo veliko in jaz sem prepričana, glede na to, da vemo in poznamo, s kakšnim področjem se je tudi, sedanji varuh človekovih pravic prej ukvarjal, verjamem, da da bo torej temu področju invalidnosti dal velik poudarek in da ima veliko osebnih izkušenj na tem področju, in, torej verjamem v napredek na tem področju, večkrat so danes bile izpostavljene pokojnine, strinjam se, osebno pa mislim, da tudi večina, da so pokojnine nizke, prenizke, največji problem je tam, kjer ostane, torej upokojenec sam, ko nastopi smrt, sta partnerja, in živi torej z eno pokojnino, večina teh upokojencev živi pod pragom revščine, mislim, da nista tukaj samo stranki Desus in SAB tisti, ki to vesta ali pa na glas govorite o tem, ampak da se moramo tega zavedati vsi in čimprej na tem področju nekaj narediti. Varuh večkrat več let zaporedoma opozarja tudi na težave ali pa, bi rekla, nepravilnosti oziroma nepravičnost pri dokupu pokojninske dobe, osebno se popolnoma strinjam z njim, ljudje, ki so si dokupili pokojninsko dobo, so dali zelo visoke zneske, mislim, da je ravno pred dnevi bil en članek na to temo, precej višje, kot če bi redno plačevali, bi bili zaposleni redno plačevali prispevke v pokojninsko blagajno, potem pa če se upokojijo pred petinšestdesetim letom, imajo zelo visoke odbitke, res je, da če se po petinšestdesetem letu, jih nimajo, če se pa prej, ampak zaradi tega so si večina tudi dokupili, pa imajo zelo visoke odbitke, varuh, je to zadevo že naslovil na ustavno sodišče, ampak ustavno sodišče je takrat odločilo, da zadeva ni protiustavna, zato sedaj varuh ponavlja svoje priporočilo, da se pa potem naj ljudem da možnost, da se dobijo sredstva vrnjena, če dejansko nič od tega nimajo, velikokrat na večih mest je bila izpostavljena problematika prezasedenosti socialnovarstvenih zavodov, mislim, da moramo tukaj vsi skupaj iskati tudi vse druge možnosti, možnosti deinstitucionalizacije, tudi zakon o dolgotrajni oskrbi je nujen res čimprej, ampak Slovenija ima že sedaj več kot ostali nadpovprečno število ljudi v različnih domovih, domovi za upokojence in tudi drugi institucije, mislim, da moramo vsi skupaj iskati rešitve, torej nekih manjših bivalnih enot, tudi bivanj na kmetijah, in drugih zadev, ki jih poznajo v drugih državah, po katerih se lahko zgledujemo, problematika torej nameščanja domov, pač da starejših v domove za upokojence na Hrvaškem je že bila izpostavljena, zato je ne bom ponavljala, izpostavljena, v poročilu varuha je bila tudi diskriminacija starejših, predvsem se osredotočajo na primer, starejših Romov. Res je, če si nepismen, nemobilen, seveda ljudje toliko bolj lahko manipulirajo s tabo, zato je prav, se strinjam, tudi s tem priporočilom, ki ga je dal varuh človekovih pravic, da se še več večja pozornost, posveti tej problematiki in osveščanju Romov in tudi drugih, teh manjšin, pa nasploh prebivalstva, no, kajti vsak, ki je, ne vem, zelo izobražen, lahko ima zelo veliko težave pri sprejemanju starejših, na primer samo z demenco, ki je ena izmed zelo, razširjenih problemov današnjega časa, govora je bilo, da še malo to izpostavim, kar ni bilo danes večkrat povedano, problematika nalezljivih bolezni in obveznega cepljenja, varuh tukaj priporoča, predlaga torej, da se vse dileme vprašanja obveznega cepljenja naj rešijo v odprtem dialogu, da je treba predvsem se vključiti, zlasti stroka, da se mora aktivno se vključiti, a sicer mogoče bi tukaj pričakovala nekoliko jasnejše stališče varuha, ker v zadnjih časih zadnjem zadnjih mesecih lahko spremljamo kar precej torej v medijih člankov o izbruhu različnih teh nalezljivih bolezni in mislim, da bo to res treba nekako bolj jasno doreči, kdaj so torej od cepljenja obvezna, in kdaj naj ne bi bila. Glede na povedano, lahko rečem da v tem zadnjem letu, odkar sem tukaj in v tem času, ko smo obravnavali dve poročili varuha človekovih pravic, nekako je zaznati premike na boljše, menim, da so bi si pa osebno želela, da bi bili ti premiki hitrejši, in k temu si bom tudi osebno prizadevala. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Ferenc Horvat.